Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit gepflogen und uns sehr intensiv ausgetauscht und versucht, miteinander vernünftige Lösungen für einen ersten Schritt in Richtung zu finden. Ich glaube, dass es schon sehr erwähnenswert ist, dass der Anstieg der Mittel des Europäischen Parlaments bereits jetzt unter der Inflationsrate liegt und dass wir uns auch bis zum Herbst noch einmal intensiv mit einer systematischen Überprüfung der Ausgaben des Parlaments auseinandersetzen wollen, um entsprechend

auch wahrnehmen wollen.

In diesem Zusammenhang gilt es allerdings zu erwähnen, dass wir bereits erste Einsparpotenziale geltend gemacht haben und dass wir insbesondere im Bereich überteuerter Mieten bereits eine deutliche Reduktion haben vornehmen können.

Dies wäre vielleicht einmal für eine sinnvolle Analyse notwendig, denn es gibt Beamte, die überhaupt nicht reisen müssen, da sie mit dem Parlament direkt und seiner Arbeit nichts zu tun haben, sodass sich bei einer Zusammenlegung unter Umständen gar keine Vergünstigung ergeben würde.

In diesem Zusammenhang noch einmal Danke an die Kollegen.